sem er á þingskjali sautján hundruð sjötíu og tvö mál númer sex hundruð fimmtíu og níu er lögð til breyting á h lið annarrar málsgreinar nítugasta og níundu grein laganna sem kom ný inn í lögin árið tvö þúsund og fjögur við innleiðingu ákvæða tilskipunar evrópusambandsins númer tuttugu og fjögur tvö þúsund og eitt um endurskipulagningu og slit lánastofnana markmið þessarar tilskipunar er að tryggja gagnkvæma viðurkenningu aðildarríkja á ráðstöfunum um endurskipulagningu og slit fjármálafyrirtækja og málsmeðferð sem fylgir í kjölfarið samkvæmt tilskipuninni skal að meginstefnu fara um endurskipulagningu og slit fjármálafyrirtækis sem hefur aðalstöðvar í einu aðildarríki evrópska efnahagssvæðisins og útibú í öðru aðildarríki eftir lögum heimaríkis en ekki gistiríkis ákvæði h liðar annarrar málsgreinar nítugasta og níundu grein samanber og öðrum málslið fyrstu málsgrein hundrað og fjórðu grein laga um fjármálafyrirtæki felur efnislega í sér að það ræðst af löggjöf gistiríkis hvort mál sem höfðað var áður en úrskurður um endurskipulagningu eða slit var kveðinn upp verði fellt niður eða haldið áfram um er að ræða innleiðingu á þrítugasta og aðra grein tilskipunarinnar númer tuttugu og fjögur tvö þúsund og eitt nú standa íslensk fjármálafyrirtæki og þar með skilanefndir og slitastjórnir frammi fyrir því að erlendur dómstóll leggur aðra merkingu í ákvæði annarrar málsgreinar nítugasta og níundu grein í núverandi mynd en gengið hefur verið út frá hér á landi hinn sextánda mars síðastliðinn féll dómur í englandi í máli þarlendra aðila gegn kaupþingi banka h f sem nú er í slitameðferð samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki þar reyndi á frávísunarkröfu kaupþings sem hélt því meðal annars fram að mál yrði ekki höfðað gegn bankanum meðan hann væri í greiðslustöðvun eða slitameðferð samkvæmt íslenskum lögum í stuttu máli komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að af orðalagi h liðar annarrar málsgreinar nítugasta og níundu grein laga um fjármálafyrirtæki megi ráða að þrítugasta og aðra grein tilskipunar tvö þúsund og ein tuttugu og fjögur e b hafi verið innleidd í íslenskan rétt með víðtækari hætti en tilskipunin gerir ráð fyrir afleiðing þess er samkvæmt dómnum að ákvæðið verði að túlka með þeim hætti að réttaráhrif málshöfðunar gegn íslensku fjármálafyrirtæki sem er í endurskipulagningar eða slitameðferð ráðist af lögum gistiríkis það er enskum lögum í þessu tilviki óháð því hvort málið hafi verið höfðað áður en úrskurður um endurskipulagningu eða slit var kveðinn upp þessi túlkun gengur þvert gegn grunnsjónarmiðum íslenskra laga um gjaldþrotaskipti númer tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og eins og tólfta kafla laga um fjármálafyrirtæki um endurskipulagningu fjárhagsslit og samruna slíkra fyrirtækja ef hún yrði hins vegar lögð til grundvallar almennt á evrópska efnahagssvæðinu er líklegt að mál yrðu í mörgum tilvikum rekin fyrir dómstólum bæði erlendis og hér á landi með tilheyrandi kostnaði það skal tekið fram að eftirlitsstofnun efta hefur ekki gert athugasemdir við innleiðingu þessa tiltekna ákvæðis

draga þá ályktun að eftirlitsstofnun efta sé sammála hinum enska dómi að þessu leyti þá verður ekki ráðið af lögskýringargögnum að við setningu núgildandi annarrar málsgreinar nítugasta og níundu grein hafi staðið til að ganga lengra við innleiðingu þrítugasta og aðra grein tilskipunarinnar en orðalag lagaákvæðisins gefur til kynna í ljósi þess að verulegir hagsmunir kunna ella að vera í húfi og með vísan til jafnræðis kröfuhafa er með þessu frumvarpi lagt til að orðalagi h liðar annarrar málsgreinar nítugasta og níundu grein verði breytt þannig að öllum hugsanlegum vafa verði eytt um að túlka beri ákvæðið til samræmis við þrítugustu og aðra grein tilskipunarinnar frá tvö þúsund og einn samkvæmt orðanna hljóðan þannig verði öll tvímæli tekin af um að ákvæðinu sé eingöngu ætlað að undanþiggja þau mál frá gildissviði íslenskra laga sem höfðuð hafa verið fyrir upphaf slitameðferðar eða endurskipulagningar ákvæði annarrar málsgreinar nítugasta og níundu grein laganna um fjármálafyrirtæki verði því svohljóðandi að teknu tilliti til breytingartillögunnar um réttaráhrif úrskurðar um endurskipulagningu fjárhags á málshöfðun vegna eignar eða annarra réttinda sem lánastofnun hefur látið af hendi sem hafin var fyrir uppkvaðningu úrskurðar um endurskipulagningu fjárhags fer eftir lögum þess aðildarríkis þar sem málið var höfðað